L'Union européenne n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, mais une maison commune que nous construisons ensemble, Monsieur Viktor Orbán. Et quand hier, en Hongrie, vous lancez un communiqué de presse où vous dites Je vais aller à Strasbourg pour défendre l'honneur de la Hongrie contre les agressions de la gauche internationale et européenne, moi, je

Je crois que c'est complètement bling bling ce qui est en train de se passer dans ce débat. Monsieur Orbán, vous arrivez ici et vous nous dites Mais j'ai tout fait pour changer la Constitution, qui était une Constitution stalinienne, et M. Daul, qui est l'agent officiel de votre parti ici, nous dit C'était une Constitution stalinienne.

Vous êtes complètement fous!

qu'on ait changé la Constitution stalinienne.

Qu'il y ait un renouvellement, c'est vrai. Mais quand on dit renouvellement, cela peut aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction, et nous vous disons que vous allez dans la direction des Chavez, Castro, et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas monde, que nous combattons ensemble, avec vous

Et aujourd'hui, on réhabilite ces personnes et c'est avalisé par le Fidesz.

Même si vous avez la majorité, les minorités ont le droit de ne pas avoir peur dans votre pays, Monsieur Orbán. Et c'est pour cela que, si vous êtes si sûr de vous, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problèmes démocratiques en Hongrie, nous devons utiliser l'article 7 et nous verrons bien le rapport qui sera rendu. Et si vous avez raison, je vous demanderai pardon. Et si vous avez tort, je vous demanderai de me dire pardon, Messieurs les conservateurs, parce que se battre pour la liberté et la démocratie, on le fait, quand on est fort, contre sa propre famille.